Arbeitslosigkeit ist ein gesellschaftsdestabilisierender Faktor, und deshalb war es ganz wichtig, dass das Parlament sich heute mit der Problematik befasst hat. Ich bin auch froh und glücklich, dass das Parlament keine einfachen Antworten gegeben hat, sondern diese Problematik in ihrer Tiefe beleuchtet hat. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, festzustellen, dass man natürlich erstens die Arbeitslosigkeit bekämpfen muss, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, und man muss zweitens natürlich sagen, dass wir zunehmend auch den europäischen Markt als Ganzes dazu nutzen müssen. Wir sind nun einmal Bürger der Europäischen Union und sollten auch in diesem Sinne die Europäische Union als Chance begreifen. Völlig falsch wären auf Dauer angelegte staatliche Beschäftigungsprogramme, weil sie letztendlich den wirtschaftlichen Niedergang dann nur beschleunigen. Auch hier, muss ich sagen, hat das Parlament eine kluge Entscheidung getroffen.